Hvala spoštovana gospa podpredsednica, kolegice in kolegi, lep pozdrav vsem tudi pri tej točki dnevnega reda. Današnja razprava o noveli zakona, ki so jo predlagali kolegi, in kolegice Slovenske demokratske stranke je časovno zelo ugodno optimalno, umeščena. Zakaj? Pred nami je pravzaprav večletni finančni okvir Evropske unije, EU sedemindvajset kjer Slovenija za kmetijstvo, za skupno kmetijsko politiko, ki jo imamo v Evropi in bo njej namenjenih dvaintrideset procentov evropskega proračuna, ki bo za sedem let velik dobrih ena cela ena bilijona evrov, za kmetijsko, skupno kmetijsko politiko je namenjenih, po sedanjem predlogu, približno tristo petinšestdeset milijard evrov, ampak zdaj pa v Slovenijo. Slovenija dobi manj denarja za kmetijsko politiko, Slovenija dobi bistveno, bistveno manj denarja, mislim, da za šestindvajset procentov manj za razvoj podeželja. Zato pravim, da je ta zakon časovno optimalno, umeščen. In, Kmetijsko-gozdarska zbornica pravi: "Če bo šlo tako naprej, ker se pač Slovenija očitno ni dobro izpogajala, bo ogrožena slovenska oziroma bo ogrožena stabilnost kmetijske politike v Sloveniji." To pravi Kmetijsko-gospo, Kmetijsko-gozdarska zbornica. Ne Nova Slovenija, jaz samo to berem in, in na to opozarjam. Ali to vlada sliši ali ne, je seveda zdaj drugo vprašanje. Ko se je junija meseca oziroma - ja, tam nekje v sredini leta šestnajst, dva šestnajst, sprejemal zakon, ki ga danes, SDS novelira in ga mi podpiramo, sem takratni državni sekretarki gospe Erman predlagal in na odboru za finance prosil, da bi vendarle zaradi davčne predvidljivosti, ki jo kmetom mi, zakonodajalci, moramo zagotoviti, izračunali neki informativni izračun katastrskega dohodka za leta sedemnajst, osemnajst, devetnajst in dvajset. Ker šele leta dvajset doseže katastrski dohodek plafon. Ne? Pri predpostavki, seveda, da bo na kmetijskih površinah imel vsa ta leta isto kulturo. Neko predpostavko pač moraš izbrati. In to je tudi zaradi poenostavitve izračuna. Ermanova je takrat povedala, da pravzaprav parametri, podatki za vse to obstajajo in da je to tehnično možno - jaz vem, da je možno. Potem, ker na odboru ne moreš dati, ne moreš uporabiti, instituta poslanske pobude, sem dal pisno poslansko pobudo ministru Mramorju in ministru Židanu. Mramor je takrat odstopil in seveda nisem dobil odgovora, minister Židan pa je odgovoril, ampak tako, da me je nekam poslal pravzaprav. Na. Pravi, da se Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano strinja z ugotovitvami, kako pomembno je, da se kmetom zavezancem omogoči, da lahko svoje poslovanje učinkovito načrtujejo - ja, saj zato sem spraševal oziroma dal pobudo. Zato smo vseskozi podpirali sprejem zakona, ki bo tako transparenten, da si bo lahko kmetijsko gospodarstvo pridobilo informacijo o višini katastrskega dohodka. In tako dalje. Ampak izračuna tega ni bilo, ker je, v odgovoru, ki ga, ki ga berem, bilo to enostavno zavrnjeno. Ni korektno, gospe in gospodje, da nekaj vlada sprejme Zakon o o katastrskem dohodku, in potem ta ta, ta osnova, ta katastrski dohodek dejansko narašča, pride do plafona leta dvajset in reče: "Kha, saj leta dvajset pa itak nas ne bo na vladi." Seveda ne, saj so volitve zgubili. Ne? Čeprav so se zdaj inkorporirali v to vlado, ne? In kmetje bodo takrat, leta dvajset bodo na nogah. Če ne prej. Zato sem jaz, zahteval in dajal to pobudo iz neke korektnosti, davčne predvidljivosti, da si kmetje naprej pogledajo, kaj jih čaka do leta dvajset. Tega seveda ni bilo. In zdaj k temu še enkrat postavim slabšo prihodnost za slovenskega kmeta iz naslova skupne evropske kmetijske politike. A kaj zdaj? A bo zdaj ta državni zbor kaj ukrenil? Ali bo pa zgoraj gledal, če bo suša, če bo toča ali če bo pozeba ali kaj? Ali bomo kaj naredili ali ne bomo naredili nič?